ég vil vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að varaforseti dúmunnar lyubov k sliska er stödd á þingpöllum ásamt sendinefnd rússneskra þingmanna varaforseti dúmunnar er í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til íslands í boði forseta alþingis ég vil fyrir hönd alþingis bjóða lyubovu konstantinovu sliska velkomna í alþingishúsið og vænti þess að heimsókn hennar til íslands verði til að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landa okkar alþingi vottar varaforseta dúmunnar og rússnesku þjóðinni vináttu og virðingu ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum takk fyrir